La confiance des citoyens dans les institutions européennes n'a jamais été aussi déplorable, tant les conflits d'intérêt et le lobbying nuisent à la santé de nos démocraties. Nous avons bien obtenu satisfaction quant à la publication des données des études cliniques par l'Agence européenne des médicaments ainsi que sur la déclaration des conflits d'intérêts des experts.

Les eurodéputés n'ont eu accès ni au rapport de l'OLAF qui a poussé le commissaire Dalli à la démission, ni au rapport du comité de surveillance de l'OLAF, qui reste pourtant le seul garde fou contre les erreurs et les dysfonctionnements de cette même institution.

La Commission est en train de perdre la face et ce n'est pas le code de bonne conduite des commissaires qui va nous rassurer.

Michel Petite a été renommé pour trois ans à la tête du comité d'éthique en charge d'évaluer les risques de conflit d'intérêts des commissaires européens.

Je tiens à vous informer que le groupe des Verts avait demandé aux présidents des groupes politiques du Parlement européen de mettre en place une commission spéciale visant à résoudre les problèmes de conflits d'intérêts au Parlement comme à la Commission.